Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovana državna sekretarka, predlagatelji, kolegice in kolegi! Danes imam kar malce težave v tej sejni dvorani sedeti, kajti na oni strani, bom rekla, na desni strani imamo, bom rekla, take dobre ljudi, ki skrbijo za družinsko politiko, na drugi strani imamo pa dejansko črne račke, ki dejansko vse, kar dajete na mizo, zavračamo. Naj opomnim, še sto dni vlade ni. Predlagali ste zakon, ki absolutno na prvi pogled je povsem všečen in ga bi takoj tudi podprla in, se lahko v tem delu strinjava, ampak gremo lepo počasi. Res imamo v koalicijski pogodbi zapisano, da bomo imeli, brezplačni vrtec za vse otroke. To drži, ne piše pa tega, da bomo to naredili v prvih stotih dneh vladanja, kajti to je nemogoče. Zakaj to govorim? Kajti potrebno je narediti analizo obstoječega stanja. Predlagate tudi ukrep, ki se je že izvajal leta dva tisoč osem do dva tisoč dvanajst in vemo, kaj je bilo takrat. Računsko sodišče nas je na to jasno opozorilo. Kaj je govorilo? Dejansko ta ukrep je torej v okoljih, kjer je primanjkovalo prostih mest v vrtcih, izboljšal zgolj finančno dostopnost vrtcev, ne pa dejanske dostopnosti. Dejanska dostopnost, vrtcev je mogoča lahko z zagotavljanjem novih delovnih mest in povečanjem kapacitete. Seveda, kam bo padlo to breme? V enem izmed stališč je bilo povedano, da bodo bremena padla tudi na lokalno skupnost, ja, tudi na lokalno skupnost so v tem mandatnem obdobju dva osem-dva dvanajst, takrat, ko se izvajal ta ukrep, padla. V katerem delu? V delu samih investicij. Lokalne skupnosti smo bile v tistem času potisnjene pred eno zelo neugodno zadevo, treba bo investirati, v izgradnjo novih vrtcev. Kaj se je zgodilo? Sredstev s strani državnega proračuna ni bilo zagotovljenih in bili smo v enem začaranem krogu. Imeli smo večji vpis otrok, upoštevati smo morali minimalne standarde, nismo pa imeli dejansko kam otroke dajati. Kaj se je dogajalo? Dobivali smo pritožbe, na lokalno skupnost, se utrujali, s temi pritožbami, iskali rešitve, ustanavljale so se raznorazne komisije, da smo odgovarjali na pritožbe staršev, ki se s tem ukrepom, tisti, kateri, so pač ostali zunaj tega sistema, niso mogli vpisati otrok v vrtec, ker enostavno ni bilo dovolj velikih kapacitet. Potrebno je še povedati, da je računsko sodišče v tistem času tudi opozorilo, da starši s povprečno ali višjo plačo za otroka v vrtcu tako še naprej so plačevali, eno najvišjih cen. Ukrep je bil, brezplačnega vrtca za drugi ukrep, ta ukrep je sicer spodbujal vključitev otrok, kar je sicer vsekakor bilo dobro, ampak tisti, kateri so imeli, več otrok oziroma so imeli zgolj enega otroka, so bili v slabšem položaju kot tisti, ki so imeli enega ali več otrok vpisanih v vrtec, strošek pa sta bili obe dve družini na istem nivoju po finančnem, finančnem stanju. To je, enak, neenakost je bila v tem kontekstu zelo, neenaka oziroma nedovoljena. In da je bilo neenakopravno obravnavanje staršev, je bilo tudi mnenje računskega sodišča. No, kot sem omenila, v lokalnih skupnostih seveda smo iskali takrat rešitve. Zakaj govorim, kot lokalne skupnosti? Bila sem takrat zaposlena v lokalnih skupnostih, srečevala sem se s tem in bili smo v res nezavidljivem položaju, želeli smo pa vsem omogočiti seveda vpis otrok v vrtec, iskali rešitve take in drugačne. Se pravi, po novna uveljavitev brezplačnega otrok, brezplačnega vrtca za drugega otroka ne more biti naenkrat. Seveda iščemo tudi rešitve. In na ministrstvu je v stališču bilo jasno povedano, da pripravljajo, se srečujejo s tem in da bodo pripravili primerne, ustrezne ukrepe. Jaz verjamem, da bo do tega tudi prišlo, kajti v koalicijski pogodbi smo to tudi zapisali in to tudi pričakujemo. Zdaj, ali bo to ukrep, da se bo v enem, ne vem, v zadnjem obdobju pred pričetkom, šolanja, ukinilo oziroma da bodo imeli vsi otroci brezplačni vrtec, tega ne vem, kaj bo tudi analiza pokazala, kar mislim, da bi bilo tudi prav. Tisti v drugem starostnem obdobju prej vstopom v, šolo imajo vsi otroci brezplačni vrtec ne glede na, finančno stanje družine, kajti zelo pomembno je, da otrok pred vstopom v šolo se integrira, da se nauči dejansko spoštovanja vseh teh pravil in enostavno tu v tem delu moram reči, da to bi bilo primerno. Moramo se zavedati, da še vedno, ne izpolnjujemo oziroma imamo, prostorski normativ, ki določa tri kvadratne metre notranje igralne površine za otroka, še vedno tega ne izpolnjujemo. To je še vedno zelo, zelo velika težava. To smo zapisali v beli knjigi že leta petindevetdeset in to mislim, da bi bilo potrebno tri potrebno tudi, narediti. Zdaj, jaz moram reči, da res moram opomniti še na eno zadevo, pa ne mi zameriti, predlagatelji, resnično. Vi se bo, vi se borite za vzdržni uravnoteženi proračun, da porabimo toliko, kot ustvarimo. Kje bomo dobili ta denar? Kje? V bistvu, imeli smo zdaj s temi ukrepi, ki jih danes predlagate, ne vem. To so, to so veliki zneski. Enostavno v tem trenutku, enostavno, ne gre. Fiskalni, svet je že povedal svoje mnenje glede na to, kar se je že zdaj zgodilo. Vprašajmo se, a res se želimo zapraviti državo zdaj v tem času Tem času konjunkture? Mi moramo začeti šparati, šparati, ker bodo prišli tudi hudi časi, ko bomo morali ta denar trošiti. Vsekakor si pa ne želim tega ukrepa, ki se je zgodil pa leta dva tisoč dvanajst z slavnim ZUJF-om. Kaj se zgodilo takrat? Takrat pa se niste vprašali, kaj se je dogajalo. Z njim se je pa poseglo na področje družine z veznimi, ukrepi. Porodniško nadomestilo, starševsko nadomestilo, starševski dodatek, otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino. Meni kar, se glas zatrese, ker vem v kaki stiski so bili ljudje takrat in smo vsi skupaj trpeli in trnov pot potili takrat, ko se je to dogajalo. Vem pa tudi, da vam ni bilo enostavno, vas popolnoma razumem. Ampak dejansko začnimo gledati, da bomo te stvari peljali tako konsistentno in da ne bomo nekonsistentni. Zdaj, če se še zgolj dotaknem tega zakona. Ta zakon predlaga odhodkovno stran pove, na poh, odhodkovni strani povečanje za enaindvajset cela pet milijonov. Kje pa prihodki? Kdo sem že omenila. Vaš kolega je sicer v stališču omenil, da bi bilo možno, ker smo pač vsi v stališču poudarjali, hkrati, besedo umakniti, da bi bilo potem za vse otroke brezplačno. Ja, saj to bi tudi šlo, ampak čakajte malo. Potem ne bi bil strošek pa finančna obveznost enaindvajset cela pet milijonov, jaz oceniti je sploh ne znam v tem trenutku. To bi morali vprašati ministrstvo, koliko bi to zneslo, kajti če imam jaz drugega otroka pa je moj, prvi otrok že v osnovni šoli ali v srednji šoli to pomeni, da imam potem brezplačni otrok, mislim brezplačni, vrtec za tega drugega otroka. Kolikšni bodo ti stroški? Ne vem, se vprašam. Ja, iščejo se rešitve, iščejo se alternative, imamo kar, bom rekla, vlada dela zaenkrat dobro, videti je, kakšne so ocene, kje smo. Mislim, da takšno oceno, kot jo trenutno imamo, mislim, da je vzpodbudna in verjamem, da smo na pravi poti. Je pa res, da moramo, čuvati, ta fond, in to konjunkturo, ki jo imamo. Pa dovolite mi, sicer ni ravno v kontekstu tega zakona, ampak ker je v, predlagatelj tudi omenil, ne, avtocesto Maribor-Pince, ne. Vi ste kar, kar, bom citirala, mislim, da je bilo na, nekako tako povedano: "Kar naredili, se odločili in kar naredili." Super, krasno, fajn, odlična zadeva. Vsi smo jo nujno potrebovali, fajn se je voziti, ampak mene žalosti, da tisti odstavni pas, ga pa ni. Resnično mi leži na duši zaradi tega, ker, to ni avtocesta po kateri bi se lahko peljal sto trideset, ampak sto deset. Tako, da stvari, stvari so, resnično pereče, tudi glede samega rojstva je bilo danes kar nekaj povedanega. Dva štirinajst je pametna vlada ugotovila, da je osemnajst tisoč, bilo zgolj rojstev v letu in potem, je bila konjunktura oziroma primerni ukrepi, kot ste navedli. drugi brezplačni vrtec, število rojstev se je povečalo na enaindvajset tisoč devetsto s osemindvajset. Ampak kaj se je zgodilo po tem? Pametna vlada je sprejela ZUJF. Tako da v eni vladi daš, v drugi vladi vzameš. Jaz nisem za te stari. Resnično ne. Če nekaj dam, potem nekaj dam. Če vam dam zdaj tisoč evrov, vam jih dam, jih ne bom imela, čez leto, ali pa hočeš štiri leta, vam jih odvzela. Jaz vam jih ne bom, ne. Mislim, tu se resnično moramo vprašati, da smo nekako konsistentni, da nekako držimo to in, da enostavno nekaj sredstev prihranimo, za hude čase, kajti ni ne morem reči, da takšna gospodarska rast, kot je sedaj, bo tudi, v bodoče. Želim si sicer, ampak jaz mislim, da nekje tu, tu bomo ostali. Veliko stvari pa bo potrebno še urediti, s, absolutno na področju družinske politike vsekakor, kajti, resnično moramo gledati na to, da pomagamo, ljudem, da bomo imeli več natalitete. To so dolgoročni ukrepi. Skrbi me tudi to, da se mamice odločajo, za otroke zgolj tam pri devetindvajset cela štiri leta. Resnično tu bi morali nekaj narediti, da bi se ženske odločale prej. Mogoče so ti ukrepi tudi primerni, a ampak mogoče zdajle še preuranjeno. Jaz verjamem, da vlada, razmišlja v pravi smeri, da bo upoštevala koalicijsko pogodbo in da bomo, dejansko tudi dosegli ta ukrep brezplačnega vrtca za vse otroke. Toliko z moje strani. Hvala lepa.